Ik vraag me alleen af hoe dat in de praktijk moet werken.

Leg het plan in de koelkast, of nog beter in de vrieskast.